ég vil biðja háttvirta þingmenn um að gæta orða sinna og þingmanna allra þegar talað er til aðila sem eru hér utan þings